jósef h þorgeirsson fyrrverandi framkvæmdarstjóri og alþingismaður lést tuttugasta og þriðja september hann var sjötíu og tveggja ára að aldri jósef halldór þorgeirsson fæddist á akranesi sextánda júlí nítján hundruð þrjátíu og sex foreldrar hans voru hjónin svanlaug sigurðardóttir húsmóðir og þorgeir jósefsson forstjóri jósef átti ævilangt heimili á akranesi hann lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum á akureyri árið nítján hundruð fimmtíu og sex og eftir ársnám í dartmouth college í bandaríkjunum hóf hann að lesa lög í háskóla íslands og lauk lögfræðiprófi nítján hundruð sextíu og þrjú síðar fékk hann réttindi sem héraðsdómslögmaður jósef h þorgeirsson starfaði við fyrirtæki föður síns dráttarbraut akraness og vélsmiðjuna þorgeir og ellert h f á akranesi eftir að námi hans lauk og rak jafnframt þá og eins síðar lögfræðiskrifstofu á akranesi áhugi jósefs á stjórnmálum og félagsmálastörfum hófst þegar á unga aldri hann var formaður vöku félags lýðræðissinnaðra stúdenta nítján hundruð fimmtíu og átta til nítján hundruð fimmtíu og níu og varð síðar virkur í starfi sjálfstæðisflokksins á akranesi allt til dauðadags hann var kjörinn bæjarfulltrúi þar nítján hundruð sextíu og sex og sat í fjögur kjörtímabil eða sextán ár sat hann í fjölmörgum nefndum og stjórnum á vegum akranessbæjar hann var árin nítján hundruð sjötíu og fimm til nítján hundruð sjötíu og níu í stjórn íslenska járnblendifélagsins h f og í stjórn hitaveitu akraness og borgarfjarðar frá nítján hundruð sjötíu og níu þar sem hann beitti sér fyrir þeirri mikilvægu framkvæmd að tryggja virkjun jarðvarma deildartunguhvers til hagsbóta fyrir íbúa héraðsins það var því á grunni reynslu úr atvinnulífi og löngu flokksstarfi að hann vann til sætis ofarlega í prófkjöri sjálfstæðisflokksins í vesturlandskjördæmi haustið nítján hundruð sjötíu og sjö og var svo í kosningunum sumarið nítján hundruð sjötíu og átta kosinn á alþingi sem landskjörinn alþingismaður hann var endurkjörinn í kosningunum í desember nítján hundruð sjötíu og níu en kaus að draga sig í hlé og var ekki í framboði á ný við kosningarnar vorið nítján hundruð áttatíu og þrjú hann sat á sex þingum alls eftir að þingmennsku lauk varð jósef á ný framkvæmdastjóri hjá þorgeiri og ellerti h f fram til ársins nítján hundruð níutíu og eitt hann var á þeim árum formaður félags dráttarbrauta og skipasmiðja formaður sambands málm og skipasmiðja og sat í framkvæmdastjórn vinnuveitendasambands íslands síðustu starfsár sín frá nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og fjögur var hann deildarstjóri í samgönguráðuneytinu jósef h þorgeirsson var áberandi í atvinnulífi á akranesi og átti góðan hlut í þeim umsvifum sem þar voru í skipasmíðaiðnaði einkum á sjöunda áttunda og fram á níunda áratug síðustu aldar samfellt um aldarfjórðungsskeið hann var mælskur á fundum einstaklega orðheppinn ágætlega ritfær og öflugur forustumaður síns flokks í bæjarfélaginu vinsælda og trausts samferðarmanna sinna naut hann var einstakur sögumaður hrókur alls fagnaðar á mannamótum og var lengi forustumaður lions hreyfingarinnar á íslandi í störfum sínum fyrir samgönguráðuneytið ráðuneyti siglingamála naut hann reynslu sinnar af vettvangi skipasmíðaiðnaðarins og margháttaðra samskipta við sjómenn og útvegsmenn